Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci! Predlog zakona, ki je pred vami, je pripravljen z namenom, da zagotovi prenos določb direktive dva tisoč štirinajst skozi šestinpetdeset o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze v slovenski pravni roj red. Tako imenovana revizijska direktiva določa pogoja pogoje za dodelitev dovoljenj osebam, ki izvajajo obvezne revizije in njihovo registracijo, pravila o neodvisnosti nepristranskosti in poklicni etiki, ki veljajo za te osebe ter javni nadzor nad njimi. Revizijsko direktivo na evropski ravni dopolnjuje uredba petsto sedemintrideset skozi dva štirinajst, ki v državah članicah deluje neposredno in določa zahteve v zvezi z izvajanjem obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov subjektov javnega interesa. Delni prenos revizijske direktive je bil v delu, ki se nanaša na revizijsko poročanje in revizijsko komisijo, izveden v noveli zakona o gospodarskih družbah iz avgusta dva petnajst. Preostale določbe pa je treba urediti v zakonu, ki ureja revidiranje. Kljub obsegu sprememb predlagana novela zakona ne, spreminja koncepta osnovnega zakona, primarni cilj novele je namreč nujna ureditev s pravnim redom EU za to področje. Revidiranje je posebna gospodarska dejavnost, ki jo izvajajo za to specializirane in usposobljene revizijske družbe oziroma posebej za to izobraženi in specializirani pooblaščeni revizorji. Vloga pooblaščenih revizorjev je potrditi računovodske izkaze podjetij, to je zagotoviti zainteresiranim stranem, kot so vlagatelji, delničarji in drugi, mnenje o pravilnosti računovodskih izkazov družb. Široka skupnost osep instituciji se opira na kakovost revizije. Iz tega razloga obvezna revizija prispeva pravilnemu delovanju trgov z izboljšanjem celovitosti in učinkovitosti računovodskih izkazov ter z zniževanjem tveganj. Za boljšo zaščito vlagateljev s predlogom zakona krepimo javni nadzor nad pooblaščenimi revizorji in revizijskimi družbami, tako da se sedanji dualni nadzor s strani slovenskega inštituta za revizijo in Agencije Republike Slovenije za javni nadzor nad revidiranjem v celoti prenese na slednjo. Agencija je bila kot neodvisen javni nadzorni organ ustanovljena Zakonom o revidiranju iz leta dva osem in začela delovati marca dva devet. Osnovno poslanstvo agencije je opravljanje učinkovitega javnega nadzora nad kakovostjo revidiranja in izvrševanje drugih nalog in pristojnosti, določenih z Zakonom o revidiranju, evropsko revizijsko uredbo ter drugimi zakoni in podzakonskimi akti. Rok za prenos zadevne direktive je potekel sedemnajstega junija dva šestnajst. Na žalost je prišlo do teh zamud ne kot posledica neaktivnosti ministrstva za finance, ki je prvotno predlagal rešitve v predlogu povsem novega zakona o revidiranju. Zaradi velikih razhajanj predvsem v delu predlaganih sprememb s področja ocenjevanja vrednosti se je pristopilo k pripravi novele zakona, ki je bil poslan v obravnavo državnemu zboru v prejšnjem mandatu, vendar zakonodajni postopek ni bil zaključen. Vlada Republike Slovenije je o tem mandatu ponovno obravnavala predlog novele in ga priložila državnemu zboru s predlogom, da se obravnava opravi po nujnem postopku. Z z amandmaji, ki so bili vloženi, se izboljšuje tudi sodno varstvo, na kar je v svojem mnenju izrecno opozorila tudi zakonodajno-pravna služba. Morebitno nadaljnje odlaganje dokončnega prenosa bi lahko povzročilo težko popravljive finančne posledice za državo, saj bi bila z izrekom sodbe državi naložena denarna kazen. Na osnovi takšnih neugodnih posledic predlagamo, da državni zbor, zakon, tako kot je bil, predložen s strani vlade, in amandmaje, ki so bili vloženi, podpre. Hvala lepa.